herra forseti ég vil þakka hæstvirtum ráðherra sem og öðrum háttvirtum þingmönnum fyrir afar yfirvegaða og góða umræðu um þessa skýrslu

áhyggjur sem mér finnst við þurfa að taka föstum tökum hvað það valdi ef við getum kallað það þetta námshruni sem hefur orðið hjá íslenskum ungmennum frá síðustu aldamótum mér finnst við verða að hugleiða og kortleggja hvað hefur breyst í samfélaginu og bregðast við því staða drengja er alveg sérstakt vandamál sem við þurfum að kljást við ég spyr mig hvort þeir lifi frekar í einhverjum ákveðnum huliðsheimi eða leikjatölvuheimi ég tel að drengir þurfi meiri hreyfingu og aflraunir en þeir fá með því að sitja kannski daglangt með tölvu í fanginu þannig geti þetta líka haft áhrif á lakari lestrarhæfni meðal drengja ein viðamikil breyting sem hefur orðið og blasir við öllum er að við höfum vaxandi fjölda nemenda af erlendu bergi brotnu og er þar af leiðandi tvítyngt ég tel fleiri áhyggjur ég hef líka áhyggjur á skorti af karlmönnum sem stunda kennslu vegna þess að ég tel að það hafi kannski meiri áhrif á drengi en stúlkur að það vanti karlmenn sem kennara

háttvirtur þingmaður karl garðarsson gerði því ágætlega skil hér áðan en menning og aftur menning er lykillinn sem danir segja það er mikið betra að eiga

ég reyndar mæli alls ekki með kennsluháttum eins og ég hef frétt að tíðkast í sviss þar

ég tel auðvitað heillavænlegra að mæta einstaklingnum út af hans eigin forsendum og styðja hann og hvetja á uppbyggilegan hátt mig langar hér í þessum ræðustól að vekja athygli á tveimur greinum sem báðar birtust í fréttablaðinu og vitna ekki síst um mikilvægi að góðu samstarfi heimila og skóla eða þeirra tengslum önnur greinin er um skólahald og útkomu nemenda í garðabæ þar er tíundað að það séu mjög jákvæð viðhorf í skólanum það sé stöðugleiki í

og sérstök lestrarstefna hefur afar verið mótuð enda kemur garðabær einstaklega vel út úr þessari pisa könnun sem hér er til umræðu auðvitað mælir pisa alls ekki alla þætti fjölbreytts skólastarfs annar þáttur sem mig langar að vekja athygli á sem háttvirtur þingmaður gerði hér áðan það er nýr heimur opnast heitir grein sem birtist einmitt í fréttablaðinu í morgun það er mjög athyglisvert verkefni um foreldrasamstarf og miðar að því að efla þátttöku erlendra foreldra til þátttöku í skólastarfinu verkefnið nefnist söguskjóluverkefnið og er eitt fimm verkefna sem er tilnefnt til nýsköpunarverðlauna í opinberri þjónustu

við erum hluti af stórum heimi þessi pisa könnun er alþjóðleg mælistika börn okkar þurfa í framtíðinni að takast á við sömu verkefni og deila því með börnum eða ungmennum hvort sem það er frá danmörku eða sviss þess vegna þurfum við að standa jafnfætis